Monsieur le Président, je voudrais à mon tour me réjouir de l'accord intervenu en conciliation. Il a fallu l'intelligence de la Présidence suédoise, la contribution efficace de la Commission, la compétence de nos rapporteurs et le sens des compromis des représentants des groupes politiques.

À mes yeux, la nouvelle du jour n'est pourtant pas cet accord. Pour l'avenir du budget européen, l'événement majeur de la semaine ne se passe pas ici, à Strasbourg, mais à Copenhague.

Ils réinventent une sorte de budget européen parallèle. Je compte sur la nouvelle Commission européenne et sur la Présidence espagnole pour nous aider à jeter les bases de la nouvelle Europe budgétaire dont la nécessité n'est désormais plus contestée par personne.